Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovana ministrica, za odgovor. Veseli me, da se že izvajajo programi. Prosila bi, bi vas, če mi lahko morda posredujete pisno, konkreten seznam vseh projektov, ki se v tem trenutku izvajajo. Upam, da boste dejansko v naslednjem letu, to mrežo še razširili, kajti preventiva je v tem primeru izjemno pomembna. Kakor ste sama ugotovila, potreba je in čim več rešimo, preden pride na sodišče, tem bolje. Gre za izjemno občutljiva razmerja, družinska razmerja, ki jih je potrebno rešiti, preden pridejo na, na sodišča, in mislim, da tovrstni terapevtski programi in podporni programi so pri tem bistveni, torej, bodo, preventiva je v tem kontekstu bistvena, da se dejansko zagotovi primarno načelo, to je načelo varstva koristi otroka. Hvala.